Spoštovani podpredsednik, spoštovana ministrica, vsi ostali prisotni! Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi se v poslanskem vprašanju tokrat dotaknil stanja državnih cest. Nekako na splošno bi rekel, da je stanje državnih cest ni pač takšno, kot bi si želeli uporabniki, seveda so za to krivi tudi razlogi pomanjkanje finančnih sredstev in pa morda tistega čuta, da bi se več vložilo v tako pomembno infrastrukturo, kot so ceste. Bolj ali manj se na področju vzdrževanja cest krpajo luknje in pa krajše najbolj poškodovane odseke, vendar zaradi intenzitete takega početja se pač novi in novi odseki pojavljajo tako hitro, da se sproti ne da vsega narediti. Je seveda tudi nekaj novih odsekov preplaščenih, kar je seveda vzpodbudno, ampak kljub temu. Zdaj, mogoče bi ministrici zastavil nekaj vprašanj, če bo lahko na njih odgovorila, in sicer me zanima, koliko je bilo letos v letošnjem letu začetih investicij na državnih cestah, koliko denarja je šlo do sedaj v letošnjem letu za to, potem me zanima bolj konkretno, če je trenutno v delu kakšna obvoznica v Sloveniji in če se je kje, torej, pač že začela ta obvoznica, me zanima, koliko časa so čakali nanjo in ali je bil idejni načrt te obvoznice narejen pred idejnim načrtom obvoznice Hotič, katerega katere se bom tudi malce bolj podrobno dotaknil. Torej vprašanje je, če in kdaj se bo država lotila gradnje te obvoznice v Hotiču, torej govorim o Spodnjem in Zgornjem Hotiču. Zelo problematična državna cesta, ki je zelo ozka in ob osem devet tisoč avtomobilih oziroma vozilih na dan je ta cesta zelo težko prevozna, ogrožen je ogrožene je varnost pešcev, tam so tudi kmetije, je križišče, ni avtobusne postaje, otroci morajo na avtobus enkrat na eni, drugič na drugi strani. In me zanima, ker mislim, da je že zadnji skrajni čas, da se začnemo malce bolj ukvarjati s to obvoznico, kako daleč smo že s tem projektom. In pa zanima me tudi, ali se bo v Spodnji Hotiču naredilo križišče ali krožišče, ki je bila tudi pobuda civilne iniciative. Hvala lepa za odgovor že vnaprej.